Monsieur le Président, merci de me donner la parole pour ce rappel au règlement. Je n'ai pas étudié la question que vous venez d'évoquer, mais je suis un peu étonné.

Or, le règlement de l'assemblée ne dépend pas de l'assentiment des groupes politiques. Si le règlement de l'assemblée contient une disposition nouvelle, cette dernière ne peut être adoptée qu'à partir du moment où elle a été votée par l'assemblée plénière elle même, y compris par des députés qui, comme moi, n'appartiennent à aucun groupe politique.